Je suis venu ici à l'invitation du Président du Parlement pour parler de la gouvernance économique. C'était le sujet en préparation du Conseil européen qui sera organisé le 9 décembre entre autres sur le rapport que je devais délivrer en coopération avec le Président de la Commission et le Président de l'Eurogroupe.

Je vais à nouveau, par chapitre, donner les thèmes sur lesquels on doit discuter. Ce sont des thèmes qui seront centraux dans le rapport intérimaire que je ferai en décembre avec José Manuel Barroso et avec Jean Claude Juncker. Ce sont les thèmes sur la discipline budgétaire, sur l'intégration budgétaire, en fait l'Union économique, et sur la convergence économique. Et dans chaque thème, j'ai précisé les questions qu'on doit poser.

C'est la Commission qui doit faire des propositions, ce n'est pas moi!

Mon rôle, c'est d'essayer de trouver, parmi les Dix sept et les Vingt sept, un consensus au Conseil européen. C'est mon rôle, c'est pour cela qu'on m'a demandé d'assumer cette fonction. Et je le ferai.

Et de là vient une grande partie de nos problèmes.

Souvent, dans cette Assemblée, j'entends beaucoup parler des effets de la politique d'austérité, mais j'entends trop peu souvent que cette politique de discipline budgétaire est inévitable dans beaucoup de pays. Il y a des pays qui ne sont pas attaqués par les marchés financiers, et il y a une raison pour

Si tous les pays avaient un rapport, disons, satisfaisant sur le plan de la dette privée et publique, on ne serait pas dans cette crise de la zone euro.

Et même pour mener une politique d'intégration budgétaire, et on a parlé de bons de stabilité, d'eurobonds, d'une forme de mutualisation de la dette.

Les deux vont de pair!

Ce n'est pas uniquement un problème européen.

Ce n'est pas uniquement l'Europe et en Europe, ce n'est pas simplement une question d'austérité, c'est aussi un problème de confiance.